Według danych Open Doors rok 2016 był najgorszym rokiem w ostatnim ćwierćwieczu, jeżeli chodzi o prześladowania chrześcijan w świecie. Według innych danych cztery z pięciu osób zabijanych z powodu wyznania to chrześcijanie. Z dziesięciu państw, które odnotowują najgorsze prześladowania chrześcijan, dziewięć to państwa islamskie.

Także Parlament tak elokwentny, jeżeli chodzi o imigrantów islamskich do Europy niechętnie zajmuje się tym tematem. Wystarczy przypomnieć dzisiejszą poranną debatę.